Señor presidente, señora comisaria, lo que ha ocurrido con estos nombramientos en instituciones económicas de la Unión acredita que en materia de igualdad no escuchamos el clamor que expresaron las mujeres europeas el pasado 8 de marzo.

Entonces deseé que dentro de veinte años no ocurriera lo mismo, pero vamos por mal camino. La igualdad es más justa, es más democrática, pero, además, es más rentable.

Es inteligente, pero, además, es obligatorio. Por eso, hay que bloquear estos nombramientos. El pasado 8 de marzo recibí una imagen en mi teléfono que lo decía todo. Piensen que la carrera profesional es una pista de atletismo en la calle de los hombres no hay obstáculos en la de las mujeres aparecen lavadoras, tendederos de ropa, niños, citas de escuelas de los niños, tareas domésticas...